Pokliči mojega brata Petra. Rezerviraj mi sobo za to nedeljo v najdražjem ljubljanskem hotelu. Napiši pismo mojemu šefu: Pozdravljeni, jaz ne bom več hodili v službo, saj so vaši delovni pogoji nehumani. Kdo je predsednik Francije? Katera je najvišja gora na svetu? Kolikšna je temperatura morja? Kakšno je vreme naslednji petek? Pošlji sporočilo Maji: Pozdravljena, Maja! Se lahko srečava ob treh popoldan ali ti ta termin ne ustreza? Pokliči kitajsko restavracijo. Nastavi budilko čez šest ur. Nastavi GPS do Ljubljane. Koliko gramov je v kilogramu? Predvajaj glasbo skupine Guns N' Roses. Kdaj danes zaide sonce? Pošlji Marjetici sporočilo: Hoj! Danes žal ne morem priti na kavo, saj je bratu umrla mačka in bomo imeli pogreb. Kako visok je Eifflov stolp? Katero je glavno mesto Portugalske? Koliko je petsto deset deljeno s šestnajst? Prenehaj s predvajanjem glasbe. Kaj je sedaj na TV-sporedu? Povej mi šalo. V katerem časovnem pasu je Skandinavija? Ali so na avtocesti trenutno kakšni zastoji? Nastavi opomnik v koledarju in nastavi opomnik za naslednji torek. Zakaj se ljudje staramo? Na telefon naloži vse albume skupine Metallica in jih daj v mapo Glasba. Ali so v moji bližini trgovine z vegetarijansko prehrano? Kakšna je poštna koda Ptuja? Kdo je bil prvi človek na Luni? Kaj je smisel življenja? Nastavi opomnik za ta petek. Pokliči brata in mu vošči za rojstni dan. Zakaj so banane rumene? Ali lahko pojem lupino jajca? Kdaj je umrl Michael Jackson? Kolikšna je populacija Avstralije? Katera je slovenska avtohtona vrsta krave? Kdo je ustanovil Facebook? Koliko vode vsebuje človeško telo? Pokaži seznam najlepših ljudi na tem svetu. Ustvari alarm za naslednji ponedeljek ob petih popoldan. Kdo je predsednik Slovenije? Nastavi pesem Reka, Postojna, Ljubljana za melodijo zvonjenja. Kdo je napisal Komunistični manifest? Koliko skladb je posnela skupina Pink Floyd? Nastavi časovnik čez pol ure. Kdaj se je rodil Justin Bieber? Ustvari nakupovalni seznam: hrenovke, kondomi, rum, pet jabolk in dve kosti za psa. Koliko je petindvajset evrov v dolarjih? Kdo je bil osemnajsti predsednik Združenih držav Amerike? Kolikšna je napetost v vtičnici? Ali sem prejel kakšno elektronsko pismo? Seštej: štiriinštirideset plus enaindvajset. Pošlji sporočilo Mihi: Pozdravljen! Vrni mi psa, če ne se bova pogovarjala na sodišču. Ali ima let iz Tokia v Ljubljano zamudo? Najdi recept za okusno vegetarijansko brezglutensko jed. Zabeleži si sledeče: čez vikend sprazni garažo ter operi avto. Nastavi opomnik čez tri ure z nazivom. Pojdi v vrtec po Jožico. Kdaj je Slovenija postala samostojna država? Preberi mi e-pošto od podjetja Duramax. Pokaži mi sliko afriškega slona. Pokliči mojo punco Cvetko. Dodaj goveje meso na moj nakupovalni seznam. Opomni me, da pokličem profesorico, ko prispem v knjižnico. Jutri zjutraj me zbudi ob sedmi uri. Odstrani zelenjavo z mojega nakupovalnega lista. Izklopi wifi na mojem telefonu. Odpri kamero na telefonu. Začni telovadbeni način na moji pametni uri. Kdaj vzide sonce v Nigeriji? Kako dolga je reka Nil? Odpri spletno stran skupine Big Foot Mama. Kako se štejejo pasja leta? Kupi pet delnic od podjetja Huawei. Prodaj vse moje delnice. Koliko je sedaj čas v Peruju? Vodi me do Ljubljanskega gradu. Prikaži mi najbližjo pot do Šmarne gore. Zapri vse odprte zavihke. Pošlji sledeče sporočilo moji sošolki Betki: Pozdravljena! Ker nisi opravila svoje polovice naloge, te bom moral zatožiti učiteljici Cvetki. Kdaj je dan spomina na mrtve? Rezerviraj mi letalsko karto iz Ljubljane do Stockholma. Kaj je stockholmski sindrom? Na kolikšni temperaturi lahko perem laneno srajco? Zakaj ljudje jočemo? Pokliči osebo Mama. Kdaj je nastal jezik? Preko spletnega portala lačen pika sem mi v piceriji Alberto rezerviraj mizo za dve osebi. Zakaj so čebele koristne živali? Koliko mravelj je na tem svetu? Koliko kalorij je v povprečni porciji dunajskega zrezka s pomfrijem? Katera je najbolj okusna vrsta kave? Opomni me, da grem po otroka v vrtec. Ali je bobnanje vrsta telovadbe? Kdo je bil najdebelejši človek na tem svetu? Kaj se je zgodilo včeraj, šestnajstega šestega ob treh popoldan na Titovem trgu v Velenju? Zakaj so izumrli dinozavri? Ustvari beležko: Zamenjaj opne na bobnih. Odvij vijake na obroču, odstrani obroč, odstrani rabljeno opno, obriši rob, nastavi novo opno na rob, položi na površino obroč, trdno zavij vijake. Napiši tvit in ga objavi na moj profil: Danes je lep sončen dan in življenje je raje. Hashtag veselje. Pošlji sporočilo Kristini: Pozdravljena! Ali še velja, da se srečava prihodnji teden, ali ti ta termin ne ustreza? Ustvari opomnik z naslovom Potrebe. Skoči v trgovino, nahrani psa, zamenjaj mački vodo, obišči babico. Katera je najredkejša vrsta rože v Sloveniji? Rezerviraj termin pri ginekologu ta petek ob treh za mojo ženo. Preko aplikacije Spotify zavrti glasbo skupine Murphy. Poveži se z Bluetooth napravo Zvočnik štiri. Kakšni so pogoji za priznanje statusa vojnega žrtve nasilja? Ustvari playlisto v aplikaciji Spotify z naslovom Lepa glasba. Michael Jackson: Bad, Big Foot Mama: Črn tulipan, Siddharta: Ledena, Metallica: Enter Sandman in Manifest: Recenzija.